Señora presidenta, señor comisario, son varios los aspectos del documento que ha salido de las negociaciones tripartitas que distan muchísimo de la posición votada por amplísima mayoría en esta Cámara el pasado mes de febrero. El nuevo Consenso abre la puerta a utilizar la ayuda oficial al desarrollo para el control de flujos migratorios o, lo que es lo mismo, a externalizar el control de las fronteras europeas a terceros países, a países necesitados. En otras palabras, se condiciona la ayuda a que los países actúen como Estados tapón para que los migrantes forzados no lleguen a Europa, en vez de utilizarla para combatir las causas raíces que fuerzan a la gente a emigrar. Este es solo un ejemplo donde se demuestra que se ha ignorado la posición del Parlamento durante las negociaciones.

consideramos que el texto supone un retroceso enorme respecto al Consenso anterior y, por todo ello, presentaremos una Resolución alternativa que subraye todas estas posiciones.